Poštovani predsjedavajući, čestitam prije svega svima koji su doprinijeli dogovoru o novom proračunu jučer i kontrolnom mehanizmu vladavine prava prošli tjedan. Pohvaljujem odličnu suradnju proeuropskih grupa. To je ojačalo našu poziciju, unatoč političkom pritisku na kraju pregovora. Očekujem jednoglasnu podršku Vijeća kako bi sredstva bila dostupna što prije. Parlament je konačno uvažen kao suzakonodavac. S direktnim mandatom građana, naši prijedlozi omogućuju transparentno korištenje sredstava. To će omogućiti održivi oporavak i razvoj Unije. Zahvaljujući prijedlozima Socijalista i demokrata, ovaj proračun je održiviji i zeleniji i socijalno pravedniji. Povećane su omotnice za istraživanje i obrazovanje. Ukupno devet programa će dobiti više novca nego što je Vijeće dogovorilo. Ipak posebno želim istaknuti vladavinu prava kao kontrolni mehanizam. Koliko god bio važan iznos novca na raspolaganju građanima putem fondova, još je važnije da se taj novac i koristi u skladu s očekivanjima građana. Naše vrijednosti i prava naših građana nemaju cijenu, a vlade koje ih ugrožavaju moraju za to i financijski odgovarati.